grote en machtige landen zijn.

Ik vind het geen goed beleid om verschillende maatstaven te hanteren al naar gelang een land groot of klein is.

maar daar moeten wij geen voorbeeld aan nemen.